virðulegi forseti það kom fram á fundi þingflokksformanna nú í morgun að forseti ákvað að hafa annan fund í dag þar sem aðeins fimm fyrirspurnir lágu fyrir fundinum og mikilvægt er að nýta tíma þingsins núna á þessum lokaspretti enda sjáum við að það eru mörg brýn mál á dagskrá seinni fundarins í dag til dæmis svokölluð sms lán hér eru við að fjalla um atvinnutengda starfsendurhæfingu réttindagæslu fyrir fatlað fólk hér eru til umræðu aðgerðir gegn skipulagðri glæpastarfsemi hér verður fjallað um nauðungarsölu mál frá efnahags og viðskiptanefnd sem á að styrkja stöðu skuldara sem og mál frá velferðarnefnd um greiðsluaðlöguneinstaklinga hér eru mörg brýn mál virðulegi forseti og tel ég því rétt að hafa fund fram eftir til að